Ich möchte zunächst einmal zu Tschechien sagen, dass ich es schon als eine Art von besonderer politischer Zumutung empfinde, wie schlecht Herr Klaus als Verlierer agiert. Ich möchte Sie sehr, sehr dringend bitten, einem schlechten Verlierer, der außerdem offensichtlich noch nicht einmal tschechisches Recht respektiert, weil er die Verfassungsmehrheit, mit der in Tschechien für den Vertrag gestimmt worden ist, nicht respektiert,

Das wäre meiner Meinung nach ein Schritt zuviel in Richtung dieses tschechischen und dass die Bürgerinnen und Bürger von Tschechien, die so viel getan haben für die Wiedervereinigung Europas, als die Deutschen sich dorthin geflüchtet haben, etwas Besseres verdient haben. Das zu Präsident Klaus. Zum Klima Herr Präsident Barroso, Sie haben selten von mir so viel Zustimmung bekommen, wie Sie das heute erleben werden. Ich bin sehr, sehr, sehr begeistert davon, dass Sie hier nochmals gesagt haben, wie wichtig das ist, dass die Europäer sich verpflichten mit einer klaren Summe für diesen internationalen Fonds für Klimaschutzmaßnahmen für die Entwicklungsländer. Ich habe mich gestern geschämt zu lesen, dass der deutsche Finanzstaatssekretär, der in Luxemburg verhandelt hat, die Verhandlungen mit einem Pokerspiel verglichen hat. Er hat gesagt, wenn man Poker spielt, dann sagt man auch nicht, was man auf der Hand hat. Es geht aber bei der Vorbereitung von Kopenhagen überhaupt nicht um ein Pokerspiel. Es geht um die größte Herausforderung, wie Frau Merkel und andere führende Politiker in der Europäischen Union das immer wieder gesagt haben. Es geht um die wichtigste Herausforderung für die Gemeinschaft, die auf diesem Globus zusammenlebt. Ich finde, dass man da jetzt mal ernst werden muss. 100 Milliarden Euro sollen ab 2020 verfügbar sein, um den Entwicklungsländern zu helfen, ihre Verpflichtungen im Klimaschutz, die sie dann übernehmen müssen, und ihre Anpassungsmaßnahmen zu erfüllen. Für ein Land wie Deutschland wären das ab 2020 circa 3 Milliarden Euro. Im Vergleich zu dem, was wir heute in Konjunkturpaketen oder zur Rettung des Finanzsektors zur Verfügung stellen, sind das peanuts

Glauben Sie nicht, dass das alles nicht rund um den Globus verfolgt wird, was heute in Luxemburg und nächste Woche in Brüssel verhandelt wird. Ich kann hier noch einmal nur inständig appellieren Herr Barroso, bleiben Sie bei dem Kurs der Kommission, die Finanzierung muss jetzt transparent

Frau Malmström, ich finde, dass die Schweden da richtig verhandeln, bleiben Sie konsequent und respektieren Sie auch das Votum des Umweltausschusses des Parlaments. Es geht um ein Ziel von eigentlich 30 CO 2 Reduktion bis 2020, wenn wir weniger auf uns nehmen, dann werden wir das 2 Grad Ziel niemals erreichen.

Ich finde, Sie sollten Ihr Staatsunternehmen Vattenfall endlich dazu bringen, nicht überall in Europa konsequent und ungebremst auf Kohle zu setzen und sogar jetzt in erster Linie da zu investieren, wo man keine Zertifikate kaufen muss. Diese Strategie Ihres Staatsunternehmens Vattenfall konterkariert Ihre gute Reputation bei der Vorbereitung der Weltklimaverhandlungen. Bitte sorgen Sie auch dafür, dass die Klage des Unternehmens Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland wegen der Auflage,

Ich glaube, Sie haben da leider einen kleinen schwarzen Fleck, der größer wird auf Ihrer guten weißen Weste. Und sorgen Sie für Ordnung, bevor Sie nach Kopenhagen gehen